Panie Przewodniczący! Na poprzednim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego przyjęto moje sprawozdanie o barierach w dostępie do kultury. Chciałem podkreślić, że nie byłoby możliwe nie tyle przyjęcie tego sprawozdania, ile w ogóle jego napisanie, gdyby nie badania Eurostatu i Eurobarometru. Właśnie dzięki danym statystycznym można było wreszcie zbudować wspólny mianownik dla pewnej wiedzy nie tylko o określonych postawach, o określonych zachowaniach, o określonym także uczestnictwie w kulturze, ale także o nas po prostu o Europejczykach. Chcę wyraźnie podkreślić, że wiedza to bardzo ważne narzędzie, natomiast mam przy tej okazji tylko jedno pytanie czy wprowadzenie RODO, tych wszystkich elementów, zasad, ochrony danych, nie utrudnia w gromadzeniu danych, tych, które w tym sprawozdaniu uznano za szczególnie istotne?